Gospod predsedujoči, veseli me, da je v Evropskem parlamentu soglasje o tem, da je potrebno zunanje meje Evropske unije varovati in da je to garancija za to, da bo v Evropi mir, stabilnost, pa da bo tudi deloval schengenski režim znotraj Evropske unije.

Prepričan sem, da je potrebno narediti še naslednje korake Frontexu razširiti pristojnost, da bo lahko vračal tudi iz tretjih držav nazaj v tretje države. Prihajam iz Slovenije, kjer je bilo leta 2015 deset tisoč prehodov na dan, v tistih najhujših časih in tudi sedaj je iz dneva v dan več prehodov, tudi po nekaj deset na dan in ta problem bo velik tudi v prihodnje. Zato je potrebno zagotoviti to, da bodo tisti, ki prihajajo iz Bosne, Srbije, lahko tudi s pomočjo Frontexa vrnjeni v tretje države.